herra forseti ég ætla að fylgja hér úr hlaði skýrslu íslandsdeildar þingmannanefndar

um starfsemi þingmannanefndar efta og þingmannanefndar e e s á starfsárinu tvö þúsund og sjö þetta geri ég í fjarveru formanns nefndarinnar sem er upptekinn annars staðar og getur því ekki fylgt skýrslunni úr hlaði en hún liggur fyrir á þingskjali númer sjö hundruð og ellefu alþjóðavæðing efnahagslífsins og aukið viðskiptafrelsi verða sífellt mikilvægari fyrir íslenska hagkerfið fríverslunarsamtök evrópu og evrópska efnahagssvæðið gegna þar afgerandi hlutverki sem grunnstoðir íslenskrar utanríkisverslunar með aðildinni að e e s njóta íslendingar að langmestu leyti sömu viðskiptakjara og tuttugu og níu önnur evrópuríki á um fimm hundruð milljóna manna markað auk þess að koma að rekstri e e s samningsins hefur efta byggt upp net fríverslunarsamninga við ríki utan e s b eða svonefnd þriðju ríki í starfsemi þingmannanefndar efta árið tvö þúsund og sjö voru einkum tvö mál einkum í brennidepli sem bæði beindust að því að tryggja markaðsaðgang og þar með samkeppnishæfni aðildarríkjanna annars vegar fjallaði þingmannanefndin ítrekað um stækkun evrópska efnahagssvæðisins og töfina sem varð á henni og hins vegar um áframhaldandi gerð fríverslunarsamninga efta búlgaría og rúmenía gengu í evrópusambandið fyrsta janúar tvö þúsund og sjö við fyrri stækkanir evrópusambandsins var evrópska efnahagssvæðið stækkað samhliða í þetta skipti tókst hins vegar ekki samkomulag um það á milli efta og framkvæmdastjórnar evrópusambandsins samningaviðræður efta og e s b um stækkun evrópska efnahagssamningins voru því veigamikið mál á dagskrá þingmannanefndar efta og þingmannanefndar e e s nefndirnar fengu reglulega upplýsingar um gang mála í viðræðum sínum við ráðherra embættismenn og sérfræðinga og lögðu áherslu á mikilvægi þess að fá niðurstöðu í stækkunarmálinu enda bryti töfin á stækkuninni í bága við það samræmi og þá meginreglu að aðildarríki að e s b og þar með að innri markaði sambandsins séu jafnframt aðilar að e e s helsta bitbeinið í samningaviðræðunum voru kröfur framkvæmdastjórnar e s b um svipaða þróunarstyrki til handa rúmeníu og búlgaríu og ákveðnir voru við stækkun e s b árið tvö þúsund og fjögur þá var þróunarsjóði efta komið á til þess að styðja þau átta nýju aðildarríkin sem gengu í evrópusambandið það ár efta ríkin lögðu áherslu á að þau hefðu engar lögbundnar skyldur til að hækka framlög sín en framkvæmdastjórn e s b hélt því aftur á móti fram að óviðunandi væri að búlgaría og rúmenía gengju í e e s með verri skilmálum en giltu við stækkunina árið tvö þúsund og fjögur samkomulag um stækkun tókst hinn fjórtánda mars og tók aðild búlgaríu og rúmeníu að e e s gildi fyrsta ágúst afleiðing tafarinnar var hins vegar sú að fyrstu mánuði ársins gat sameiginlega e e s nefndin ekki tekið ákvarðanir um upptöku nýrra gerða í e e s samninginn og töf varð á þátttöku efta ríkjanna í rannsóknaráætlunum e s b í hugum margra tengist efta fyrst og fremst e e s samningnum sem önnur stoð hans á móti e s b hin hliðin á efta sem fallið hefur í skuggann af e e s samstarfinu er aukin sókn efta á sviði fríverslunar og uppbygging nets fríverslunarsamninga við ríki utan evrópusambandsins efta ríkin eru tiltölulega smá hagkerfi sem eru mjög háð utanríkisviðskiptum og greiðum aðgangi að erlendum mörkuðum í sameiningu teljast efta ríkin þó tólfta stærsta hagkerfi heims og í krafti þeirrar stærðar og samflots hefur það verið álitlegur kostur fyrir ríki að semja við efta sem eina heild ávinningurinn er meiri og samningur því eftirsóknarverðari en ef boðið væri upp á fríverslunarsamninga við einstök efta

með aukinni svartsýni á að árangur náist í doha samningalotu alþjóðaviðskiptastofnunarinnar hafa samtök ríkja og einstök lönd beint sjónum sínum að gerð tvíhliða fríverslunarsamninga

gildir fríverslunarsamningar efta eru nú fimmtán talsins og hafa engin ríkjasamtök náð meiri árangri í gerð fríverslunarsamninga að evrópusambandinu undanskildu þingmannanefnd efta hefur á undanförnum árum stutt dyggilega við gerð fríverslunarsamninga samtakanna það hefur lengi verið rætt innan þingmannanefndarinnar að beita sendinefndum og þingmannaheimsóknum til þess að kynna og afla stuðnings við gerð fríverslunarsamninga efta við ríki utan e s b fyrsta heimsókn þessarar tegundar var farin til kanada í febrúar en þar áttu fulltrúar þingmannanefndarinnar árangursríka fundi með þeim nefndum kanadíska þingsins sem fara með utanríkisviðskiptamál

siglinga umbótasáttmála e s b orkumál og loftslagsbreytingar og framtíðarhorfur e e s samstarfsins hér er ekki tóm til að fara yfir þessi viðamiklu mál eða einstaka fundi þingmannanefnda efta og e e s og vísa ég í ítarlega umfjöllun í fyrirliggjandi skýrslu íslandsdeildar hvað það varðar skipuðu íslandsdeildina háttvirtir þingmenn guðlaugur þór þórðarson formaður birkir jón jónsson ingibjörg sólrún gísladóttir lúðvík bergvinsson og sá sem hér stendur nokkrar breytingar urðu á deildinni eftir kosningarnar tólfta maí en hana skipa nú háttvirtir þingmenn katrín júlíusdóttir formaður árni þór sigurðsson arnbjörg sveinsdóttir og illugi gunnarsson auk þess sem hér stendur í pontu ísland fór með formennsku í þingmannanefnd efta og þingmannanefnd e e s á starfsárinu tvö þúsund og sjö það er í verkahring formanns að leggja upp drög að fundardagskrám nefndanna og stýra fundum þeirra auk þess er formaður fulltrúi nefndanna út á við guðlaugur þór þórðarson háttvirtur þingmaður gegndi formennsku í þingmannafundunum tveimur fram að kosningum tólfta maí en eftir að ný íslandsdeild var kosin tók katrín júlíusdóttir við formennskunni íslandsdeild var venju samkvæmt mjög virk í starfi þingmannanefnda efta og e e s á árinu og lét að sér kveða í öllum helstu málum sem komu til umræðu í nefndunum sá sem hér talar var skýrsluhöfundur einnar af fjórum skýrslum þingmannanefndar e e s framkvæmd e e s samningsins en í henni var meðal annars fjallað um töfina á stækkun e e s samhliða stækkun e s b og afleiðingar þeirrar tafar þá lagði katrín júlíusdóttir fram vinnuskýrslu um framtíðarhorfur e e s einnig ásamt diönu wallis í vinnuskýrslunni var fjallað um hvernig breytingar á stofnanauppbyggingu og starfsemi evrópusambandsins á síðustu fimmtán árum hafa haft áhrif á framkvæmd e e s samningsins og ég vil vekja athygli á því að þessi skýrsla sem er reyndar enn þá skoðuð sem vinnuskjal í nefndinni

í sífellt fleiri málaflokkum er orðið erfitt að skilja á milli annars vegar innri markaðarins þar sem efta ríkin eru fullir þátttakendur og hins vegar annarra sviða sem standa utan e e s samstarfsins óljós skil milli innri markaðar og annarra sviða í tilskipunum e s b hafa þau áhrif að erfiðara er að skilgreina hvaða tilskipanir á að taka upp í e e s samninginn og þar með innleiða í efta ríkjunum venja er að íslandsdeild haldi fund með evrópunefnd þess þjóðþings sem stendur næst í röðinni til þess að taka við formennsku í evrópusambandinu en nýtt formennskuríki tekur við á sex mánaða fresti portúgalar tóku við formennsku á miðju ári tvö þúsund og sjö og slóvenar í ársbyrjun tvö þúsund og átta íslandsdeild átti fund með fulltrúum evrópunefndar slóvenska þingsins í ljúblíana fjórða desember anton kokalj formaður nefndarinnar gerði grein fyrir helstu áherslumálum í formennskuáætlun slóvena svo sem fullgildingarferli umbótasáttmála e s b og áframhaldandi vinnu að markmiðum lissabon áætlunarinnar um að auka samkeppnishæfni sambandsins einnig munu slóvenar leggja sérstaka áherslu á mótun sameiginlegrar stefnu e s b í orkumálum og stækkun schengen svæðisins sem ráðgerð er í mars á næsta ári þá verður samstarf e s b við ríki á balkanskaga aukið íslandsdeild kynnti aðkomu íslands að evrópusamstarfi með e e s samningnum og þátttöku í schengen og farið var yfir afstöðu stjórnmálaflokkanna til evrópumála almennt herra forseti ég

velmegun og hagsæld ég vil að lokum virðulegi forseti þakka meðlimum íslandsdeildar fyrir gott samstarf á þessum mikilvæga vettvangi sem og starfsfólki skrifstofu efta og sendiráðs íslands í brussel þar sem mikið og gott starf er unnið fyrir hagsmuni lands og þjóðar